Panie przewodniczący, panie komisarzu! Na wstępie chciałbym bardzo gorąco podziękować za udaną współpracę panu Gérardowi Deprez, sprawozdawcy w Komisji LIBE, wszystkim sprawozdawcom cieniom, przedstawicielom prezydencji czeskiej oraz Komisji Europejskiej. Pomimo dość odległych na początku pozycji negocjacyjnych udało nam się osiągnąć kompromis, który mam nadzieję pozwoli nam na dojście do porozumienia z Radą już w pierwszym czytaniu. Projekt rozporządzenia ustanawia mechanizm, na podstawie którego państwa członkowskie będą mogły renegocjować, negocjować i zawierać umowy bilateralne z państwami trzecimi w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych. Analogiczny mechanizm przewidziany jest w odniesieniu do umów bilateralnych w zakresie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych.

Proponowany instrument ustanawia szczegółowy tryb postępowania. Z tego powodu ramy prawne proponowanego mechanizmu muszą być ściśle ograniczone przedmiotowo i czasowo. Warunek pierwszy spełnia ograniczenie projektu do umów bilateralnych dotyczących kwestii jurysdykcyjnych, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych.

sunset clause, zgodnie z którą umowa zawarta w ramach niniejszej procedury automatycznie przestaje obowiązywać w momencie zawarcia umowy z danym państwem trzecim przez Wspólnoty. Bezsprzecznie dostrzegam potrzebę ujęcia w ramy prawne kwestii wykonywania kompetencji zewnętrznych w obszarze obejmującym prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych, tak jak i w kwestii spraw małżeńskich. Niemniej jednak wskazane wydaje się doprecyzowanie, że projektowany mechanizm będzie mógł być stosowany nie tylko do umów sektorowych wyznaczonych poprzez ograniczony zakres niniejszego projektu, ale także do innych umów, takich jak porozumienia dwustronne oraz umowy regionalne między ograniczoną liczbą państw członkowskich i sąsiadujących państw trzecich. Oczywiście tylko w bardzo ograniczonych przypadkach, dotyczących kwestii szczególnych, mających na celu rozwiązanie lokalnych problemów. Byłem sceptyczny co do konieczności wyznaczania sunset clause na 31 grudnia 2014 roku, jeśli w myśl projektu Komisja Europejska ma przedstawić sprawozdanie ze stosowania rozporządzeń do 1 stycznia 2014 roku. Ponadto proces negocjowania umów z państwami trzecimi jest często skomplikowany i bardzo rozwlekły w czasie, nie pozostawiając krajom członkowskim zbyt wiele czasu na korzystanie z tej nowej procedury. Dlatego też kompromisowa propozycja wygaśnięcia obowiązywania rozporządzenia 31 grudnia 2019 roku pozwala na pełniejsze i bardziej efektywne skorzystanie z tej procedury przez państwa członkowskie. Pomimo odmiennego poglądu Komisji Europejskiej jestem zdania, że Komisja w swoim sprawozdaniu ze stosowania rozporządzeń powinna uwzględnić je w kontekście innych instrumentów legislacyjnych, takich jak Bruksela I.